Das Ziel dieser Gesetzgebung ist es, die Angebotskette neu zu definieren und zu regeln. Das wird für den ersten Teil der Kette das heißt vom Bauern bis zum Verarbeiter auch gelingen. Was mir in dieser Gesetzgebung fehlt das haben schon einige Kollegen gesagt ist der zweite Teil der Kette.